virðulegi forseti ég get alveg tekið svo sem undir það að það er full ástæða til þess að skoða þessa veiðarfæranotkun og með hvaða hætti veiðarfæri hafa verið notuð umræðan sem núna fer fram sem mér skilst að eigi að hefjast í dag eða á morgun á vettvangi sameinuðu þjóðanna um hugsanlegt botnvörpubann er á margan hátt mjög áhugaverð umræða hún er líka á margan hátt mjög hættuleg umræða það sem ég er kannski fyrst og fremst að reyna að benda á er það að þó að við getum deilt hér á alþingi og annars staðar í þjóðfélagi um það hvaða aðferðir við íslendingar notum við nýtingu á okkar fiskstofnum þá held ég að við þurfum að fara mjög varlega og vera mjög á varðbergi gagnvart

sumir sigla undir flaggi náttúruverndar aðrir sigla undir ýmsum pólitískum flöggum en þessi öfl eiga mörg hver það sameiginlegt að vilja seilast til áhrifa og afskipta af því hvernig við íslendingar sjálfir nýtum okkar nytjastofna við þurfum að vera á varðbergi gagnvart þessu það er í gangi mjög markviss og oft á tíðum mjög lævís áróður til að mynda gegn fiskveiðum almennt og ég hygg að sú skýrsla sem allt of margir því miður hér á íslandi hafa tekið svo allt of hátíðlega sé meiður af þessari tilhneigingu við sjáum þessa tilhneigingu líka varðandi hvalveiðarnar þar sem erlend öfl þykjast geta ráðskast með okkur íslendinga og sagt okkur fyrir verkum um það hvernig við ætlum að nýta hvalastofna umhverfis landið þetta er náttúrlega að sjálfsögðu allt saman á valdi okkar íslendinga sem fullvalda þjóðar og við eigum að halda mjög fast í það og ekki hvika í neinu varðandi það en að sjálfsögðu eigum við að taka tillit til umhverfismála varðandi nýtingu en þær ákvarðanir í þeim efnum eigum við fyrst og fremst að taka sjálf á okkar eigin forsendum